Alcuni riferimenti fatti all'inizio sull'importanza della cibersicurezza ci vedono favorevoli è un tema importantissimo, pensiamo alla NATO, a Israele, a che ruolo possono avere in questo senso. Tuttavia qui c'è qualcuno che forse fa finta di poter continuare a portare avanti quel gioco che vi ha trincerato dietro i vostri nove voti di maggioranza per la signora von der Leyen, perché chi parla di fake news siete voi, o meglio chi le diffonde siete esattamente voi. Spesso tanti di questi casi che citate sono stati smentiti dagli stessi media che li avevano tirati fuori, per non parlare di quanto avvenuto in Italia, ovvero non è avvenuto assolutamente nulla e avremo presto certezza anche di questo, ci sono dei tribunali che faranno chiarezza. Ma cosa c'è dietro a questa vostra necessità? C'è la scusa per poter magari ingabbiare Internet, frenare la libertà di Internet l'abbiamo visto con l'assurdo dibattito sulla direttiva sul copyright sul finire della scorsa legislatura.

Perché voi non comprendete più i cittadini, non comprendete più gli elettori. Quindi c'è un voto sulla Brexit e vi sorprende, c'è un voto sulle presidenziali americane e vi sorprende, c'è un voto per il Parlamento europeo che vede raddoppiare le nostre forze e non capite come mai.

Perché siete chiusi qua dentro e non avete alcun rapporto con la realtà dei fatti. Del resto sono i vostri documenti, questo è l'Ufficio di presidenza di questo Parlamento nel 2018 avete stanziato 33,3 milioni di euro per voi sì! influenzare le elezioni europee. Dite che non bisogna solo portare gli elettori ai seggi ma anche convincerli a sostenere il progetto europeo, che dà un senso allo stesso Parlamento europeo.